Ce faisant, la Commission prend le risque d'être incohérente. En effet, parallèlement à ce souhait de baisse des émissions de CO2 ayant conduit la France à promouvoir le moteur diesel, ce qui lui permet d'afficher des émissions de CO2 plus de 10 inférieure à la moyenne européenne, la Commission, elle, s'est lancée dans la chasse au diesel au profit de l'essence.

C'est donc un cercle vicieux et les constructeurs ne savent plus à quoi s'en tenir.

Une fois de plus, il s'agira d'une écologie punitive, avec des amendes administratives qui iront directement dans les poches de l'Europe, qui va venir frapper l'industrie des poids lourds au détriment d'une politique encourageant les bonnes pratiques en matière d'écoconduite et d'accompagnement des constructeurs et équipementiers vers des objectifs environnementaux viables économiquement. Cette proposition de la Commission est d'autant plus déraisonnable qu'elle ne prend absolument pas en compte la réalité du processus de fabrication et d'utilisation des camions. En effet, les constructeurs fabriquent des châssis nus qui sont ensuite destinés à différents types de transport selon la caisse sous la remorque choisie pour l'utilisation finale. Les données du constructeur deviennent ainsi des données d'usine inutilisables et de facto inutiles, mais qui viendront effectivement faire grimper la facture du produit fini.

mais les technocrates à l'origine de ce texte oublient simplement que ces différents types de carburant, s'ils sont adaptés à certains trajets courts, sont à ce jour et pour un certain temps encore relativement inutilisables sur des trajets de longue durée.